Doamnă președintă, drepturile la libera circulație și muncă în Uniunea Europeană sunt drepturi inalienabile. Din păcate, mulți dintre muncitorii și specialiștii onești care provin din Europa de Est se confruntă cu fenomenul exploatării, iar acest lucru este inadmisibil. În ultimii ani, am văzut nenumărate cazuri în care muncitorii din România au fost tratați ca cetățeni de mâna a doua și au căzut victime unor abuzuri incompatibile cu Europa secolului XXI. Aceștia nu au avut la îndemână instrumentele legale care ar fi putut să le facă dreptate. Consider că este de datoria noastră, a Parlamentului European, să tragem un semnal de alarmă cu privire la încălcarea drepturilor și să veghem asupra respectării prevederilor privind legislația muncii pentru toți cei aflați la muncă în străinătate. Să spunem stop oricăror forme de sclavie modernă. Dincolo de campanii de informare care să i pregătească pe cetățenii europeni cu privire la drepturile și obligațiile lor, avem nevoie de un mecanism orizontal european care să poată preveni abuzurile din statele membre.

Vin și fiindcă este mare nevoie de ei în agricultură, în construcții, în transporturi, în IT, în medicină și în educație.